Man kann sie aber auch missbrauchen, indem man politisch meint, wir müssen nichts ändern.

Sie gehen in die richtige Richtung, sie müssen unterstützt werden, und das müssen auch einige Gewerkschafter in Griechenland anerkennen, das ist der einzige Weg, da rauszukommen, wenn es gemeinsam gleichzeitig eine Wachstumspolitik gibt. Auf das wollte ich ganz klar hinweisen.